Ansonsten sind bei mir keinerlei Mitteilungen aus der Fraktion betreffend die Kollegin sowohl hinsichtlich der behaupteten Suspendierung als auch eines eventuellen Ausschlusses eingegangen.